Ja, spoštovani gospod minister, hvala za odgovor. Je bil po eni strani tudi pričakovan, saj so vam ga pripravili tisti, ki jim je v interesu, da stanje ostane takšno, kakršno je. V Posavju pa pričakujemo, da bo ta vlada prisluhnila potrebam in razmeram v regiji, sicer bomo še naprej prepričani, da gre za isto vlado, ki smo jo imeli prej in je nam jemala inštitucije. Spoštovani gospod minister, sprašujem vas osebno, ali se vam zdi pravilno, da regija, ki ima na svojem prostoru jedrsko elektrarno z jedrskim reaktorjem, izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, termoelektrarno v Brestanici z velikimi količinami goriva, pet hidrocentral z jezovi in milijoni kubikov vode, vojaško in deloma civilno letališče, največji mednarodni železniški prehod v Dobovi in enega največjih cestnih prehodov v državi na Obrežju, več deset kilometrov schengenske oziroma evropske meje in ne nazadnje Terme Čatež z več tisoč gosti, ali se vam, gospod minister, zdi razumljivo, da taka regija nima lastne policijske uprave? Hvala.